Consider și eu că sectorul agricol ar trebui să aibă unele derogări, în limitele stabilite, de la normele obișnuite de concurență, astfel încât fermierii să fie independenți din punct de vedere economic. De asemenea, pentru a putea exercita o putere mai mare pe piață, agricultorii ar trebui să practice mai activ asocierea. În țara mea, la nivelul producătorilor agricoli, cooperarea s a demonstrat a fi insuficientă până acum. Acest context este nefavorabil dezvoltării sectorului agricol.

Subliniez că, pentru atingerea acestor scopuri și pentru o politică agricolă comună de succes, va fi nevoie de o decizie de finanțare adecvată din partea Uniunii.